Panie Przewodniczący! Patrząc na zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w dużych europejskich miastach, i koszty, jakie się z tym wiążą, zwłaszcza w obszarze zdrowia, myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że niezbędne jest wprowadzenie inteligentnej mobilności czystej energii. I zgadzam się z tymi, którzy mówią, że powinniśmy się skupić nie tylko na napędach elektrycznych, ale także szukać innych alternatywnych

Jak wszyscy wiemy, transport to z jednej strony zanieczyszczenia, emisja CO2, ale z drugiej strony to są setki tysięcy miejsc pracy. Dlatego też myślę, że Pani Komisarz bierze pod uwagę, że ważne jest tempo wprowadzania zmian, tak aby umożliwić firmom w Europie przekwalifikowanie i dostosowanie się do nowych wyzwań.

I musimy też, Pani Komisarz, pamiętać, że jeżeli chcemy osiągnąć zamierzony cel, samochody na przykład z napędem elektrycznym muszą być na miarę możliwości finansowych konsumentów, jeżeli nie chcemy, aby europejski rynek zalały tanie elektryczne chińskie samochody. I ważne jest w tym wszystkim to, aby cały ten proces dekarbonizacji stał się szansą, a nie walką o przetrwanie dla europejskich firm motoryzacyjnych.